Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! Na wstępie chcę podziękować obu posłom sprawozdawcom za pracę włożoną w przygotowanie tego sprawozdania. Budżet Unii Europejskiej jest specyficznym budżetem, który w dużej mierze skupia się na inicjatywach i inwestycjach w obszarach o strategicznym znaczeniu dla wzrostu i dla zatrudnienia. Należy więc pamiętać, że budżet ten nie może podlegać takim samym oszczędnościom jak budżety krajowe. Tworzenie nowych miejsc pracy, tak potrzebne w obecnej sytuacji ekonomicznej, możliwe jest jedynie przy zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu finansowania.